Señora presidenta, yo creo que Libia es el perfecto paradigma de la irrelevancia del Parlamento y de la Unión Europea. Nos hemos pasado años trabajando sobre la idealidad metafísica, el Gobierno de Fayez al Sarrach, al que desconocen y no reconoce nadie en Libia, excepto en Nueva York y en Bruselas, y desconociendo la realidad sobre el terreno. Yo recomendaría a cualquier diputado de este Parlamento que intentara caminar desde la sede de presidencia de Fayez al Sarrach, por ejemplo, a la calle al Baladia, en Trípoli seguramente tendrá la ocasión de ser secuestrado diez veces cada cien metros por cualquiera de las milicias. También le recomendaría, por ejemplo, que viajara de noche, sin guarda, sin protección, entre Tobruk y Bengasi, y se encontrará que no hay ningún problema, porque puede hacerlo. Yo lo hice sin problemas, sin dificultad. ¿Qué es lo que hemos hecho en el Parlamento Europeo? Hemos reconocido a quien desconocen en Libia —que es Fayez al Sarrach— y lo hemos convertido en nuestro único actor. Y, claro, cuando uno trata de resolver un problema serio —porque se trata de muertos— simplemente pensando que la legalidad y la metafísica es lo que importa, la realidad es mucho más importante que nuestras propias ideas. Hay una frase en español que dice Si la realidad contradice nuestras ideas, tanto peor para la realidad. El problema es que la realidad son muertos. Y cuando yo escucho que existe un Gobierno en Libia, digo y qué pasó con el acuerdo de Tauerga, adonde los africanos libios que allí vivían no pudieron volver, a pesar del acuerdo del Gobierno de Fayez al Sarrach con sus propias milicias, que dicen que le obedecen y, en realidad, no le obedecen —las milicias de Misrata—, y que no se puede hacer. ¿Y qué nos cuentan de la batalla de Sebha entre las tribus aulad Suleimán, apoyadas por batallones de las milicias de Misrata, contra los tubús hace nada, hace unas pocas semanas? El Gobierno de Fayez al Sarrach es una ficción y el Parlamento Europeo ha trabajado con ficciones y la Comisión Europea ha trabajado con ficciones y la Guardia Costera no son más que los gánsteres locales reconvertidos en guardia costera, porque son las mismas personas que antes se dedicaban al tráfico de los propios inmigrantes. Trabajemos con la realidad y dejemos de hacer metapolítica.